Es geht darum, Warnungen zu platzieren, und nicht um Verbote. Es geht um unsere Verantwortung, denn es geht um Sicherheit unserer Wählerinnen und Wähler. Gerade das, was wir vorhaben, kann junge Menschen davon abbringen, ins Rauchen einzusteigen. Wir haben gesehen, dass diese kleinen Warnhinweise nicht ausreichen. Jetzt gibt es die wirklich Mächtigen in dieser EU, die uns sagen Nein, nein, das soll alles so bleiben oder darf nicht entsprechend groß werden. Falls sich diese todbringende Lobby durchsetzt, sollten wir auch zu ganz anderen Warnhinweisen greifen Lobbying kann tödlich sein.

Und das auf die Türen von Philip Morris und all denjenigen, die versuchen, uns unter vollkommen falschen Vorspiegelungen etwas nahezubringen, was wir dringend ablehnen müssen. Wir sind verantwortlich für die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger!